Monsieur le Président, Madame la Commissaire, alors que le document de réflexion présenté par la Commission pour le chapitre développement durable devait être un document neutre, l'option que vous avez clairement choisie est de continuer dans un modèle inefficace, que vous voulez certes améliorer, mais malgré tout inefficace.

Par ailleurs, les débats que nous avons eus dans le cadre du CETA, dans lequel vous vous êtes engagée à réexaminer le chapitre développement durable, montrent bien que ce chapitre, tel que prévu dans les accords commerciaux actuels, ne remplit pas les attentes que nous avons en matière de respect des droits sociaux et environnementaux. Le Parlement européen a d'ailleurs, à plusieurs reprises, demandé à la Commission d'aller dans ce sens, c'est à dire de prévoir des mécanismes de sanction.